Pani Przewodnicząca! Rzeczywiście to nie jest debata o reformie sądownictwa, bo takiej reformy w Polsce nie ma. Dostęp do sądów jest dłuższy, opłaty droższe, obywatele rzeczywiście mogą czuć się zawiedzeni. To jest debata o chęci zawłaszczenia sądownictwa przez jedną partię, o zbudowaniu takiego systemu, który władzy daje bezkarność. Symbolem ostatnich dni w Polsce stał się nominat partyjny, rządowy, który podarł uchwałę, działając nie tylko niezgodnie z prawem, ale arogancko sugerując, że będzie bezkarny. Tak właśnie rząd chce traktować konstytucję, traktaty unijne czy inne zobowiązania i na to nie może być zgody. Na to nie może być zgody w naszej wspólnocie, dlatego że obywatele mają prawo oczekiwać, że będą chronione ich prawa, prawa obywatelskie, prawa człowieka, a sędziowie są sędziami, którzy wykonują pracę w całej Unii Europejskiej na rzecz nas wszystkich, i też muszą mieć gwarancję prawną. Słyszę, że Polska jest nękana przez Unię Europejską.

nie. To wy mówię do Prawa i Sprawiedliwości nękacie sędziów i Polaków. Tu jest raport, który dotyczy 64 sędziów represjonowanych nielegalnie przez Izbę Dyscyplinarną, która nie powinna działać. To wy używacie fałszu i propagandy i na to też nie ma zgody. Mam jednak jedną dobrą informację dla Komisji polskie społeczeństwo w historii dawało radę tym, którzy gwałcili prawo i chcieli być bezkarni.